steinþór gestsson bóndi á hæli í gnúpverjahreppi andaðist fjórða september níutíu og tveggja ára að aldri bergur sigurbjörnsson var fæddur í heiðarhöfn á langanesi tuttugasta maí nítján hundruð og sautján foreldrar hans voru hjónin sigurbjörn ólason bóndi lengst af í staðarseli á langanesi og guðný soffía hallsdóttir húsfreyja hann lauk námi í héraðsskólanum á laugum í suður þingeyjarsýslu árið nítján hundruð þrjátíu og fjögur stúdentsprófi í menntaskólanum á akureyri nítján hundruð þrjátíu og níu og viðskiptafræðiprófi í háskóla íslands nítján hundruð fjörutíu og þrjú eftir það stundaði hann nám í hagfræði við stokkhólmsháskóla árin nítján hundruð fjörutíu og sex til nítján hundruð fjörutíu og átta með námi og að loknu viðskiptafræðiprófi stundaði hann skrifstofustörf í landsbanka íslands nítján hundruð fjörutíu og eins og í olíuverslun íslands nítján hundruð fjörutíu og tvö til nítján hundruð fjörutíu og sex árin nítján hundruð fjörutíu og átta til nítján hundruð fimmtíu og fjögur vann hann hagfræðistörf hjá fjárhagsráði hann stundaði hagfræðileg einkastörf nítján hundruð fimmtíu og sex til nítján hundruð sextíu og eitt meðal annars í þágu stéttarsambands bænda starfsmaður í útvegsbankanum var hann nítján hundruð sextíu og eitt til nítján hundruð sextíu og fimm framkvæmdastjóri kjararannsóknarnefndar nítján hundruð sextíu og fimm til nítján hundruð sextíu og átta framkvæmdastjóri sambands sveitarfélaga í austurlandskjördæmi nítján hundruð sextíu og átta til nítján hundruð sjötíu og eins og aftur nítján hundruð sjötíu og fimm til nítján hundruð áttatíu og tvö sat á egilsstöðum framkvæmdastjóri framkvæmdastofnunar ríkisins í reykjavík var hann nítján hundruð sjötíu og tvö til nítján hundruð sjötíu og fjögur við alþingiskosningar nítján hundruð fimmtíu og þrjú var hann í kjöri í reykjavík fyrir þjóðvarnarflokk íslands og hlaut sæti landskjörins þingmanns kjörtímabilið nítján hundruð fimmtíu og þrjú til nítján hundruð fimmtíu og sex síðar hlaut hann sæti varaþingmanns í reykjavíkurkjördæmi fyrir alþýðubandalagið og tók sæti skamma stund á alþingi vorið nítján hundruð sextíu og fjögur og aftur vorið nítján hundruð sextíu og fimm sat á fimm þingum alls bergur sigurbjörnsson var skipaður í nefnd til að semja frumvarp um framkvæmdastofnun ríkisins nítján hundruð sjötíu og eins og kosinn í stjórn viðlagasjóðs nítján hundruð sjötíu og þrjú hann var meðritstjóri frjálsrar þjóðar málgagns þjóðvarnarflokksins nítján hundruð fimmtíu og tvö til nítján hundruð fimmtíu og fjögur og var síðan öðru hverju ritstjóri blaðsins til nítján hundruð sextíu og átta bergur sigurbjörnsson var ungur að árum áhugasamur um stjórnmál hann valdist til forustu í samtökum ungra framsóknarmanna sumarið nítján hundruð fimmtíu og eitt fór hann hins vegar í framboð utan flokka við aukakosningu alþingismanns í mýrasýslu árið nítján hundruð fimmtíu og þrjú var hann einn af stofnendum nýs stjórnmálaflokks

og kjörinn til setu á alþingi hann var mikilvirkur í störfum flokksins vel ritfær og reyndist ötull málsvari hans í ræðu og riti bergur sigurbjörnsson nam viðskiptafræði og hagfræði sú menntun nýttist honum vel til starfa hjá ýmsum stofnunum í fjóra áratugi síðast og lengst vann hann fyrir samtök sveitarfélaga í austurlandskjördæmi hann var félagslyndur hugkvæmur og starfsamur fullur áhuga á framförum í kjördæminu steinþór gestsson var fæddur á hæli í gnúpverjahreppi þrítugasta og fyrsta maí nítján hundruð og þrettán foreldrar hans voru hjónin gestur einarsson bóndi þar og margrét gísladóttir húsmóðir og bóndi eftir lát eiginmanns síns árið nítján hundruð og átján hann lauk gagnfræðaprófi í menntaskólanum á akureyri vorið nítján hundruð þrjátíu og þrjú eftir eins vetrar nám í skólanum lauk þar skólaferli hans hann fór heim að hæli til aðstoðar móður sinni við búskapinn bóndi á hæli var hann síðan frá nítján hundruð þrjátíu og sjö til nítján hundruð sjötíu og fjögur og þar átti hann heima alla ævi þegar hann lét af búskap var hann orðinn alþingismaður fyrir nokkrum árum árið nítján hundruð sextíu og sjö var hann í kjöri fyrir sjálfstæðisflokkinn í suðurlandskjördæmi hlaut kosningu og sat á alþingi á árunum nítján hundruð sextíu og sjö til nítján hundruð sjötíu og átta og nítján hundruð sjötíu og níu til nítján hundruð áttatíu og þrjú hann tók þrisvar varamannssæti á alþingi á árunum nítján hundruð sextíu og fjögur nítján hundruð sjötíu og átta og nítján hundruð sjötíu og níu sat á nítján þingum alls hann var annar varaforseti sameinaðs alþingis nítján hundruð áttatíu til nítján hundruð áttatíu og þrjú steinþór gestsson átti frumkvæði skólaveturinn nítján hundruð þrjátíu og tvö til nítján hundruð þrjátíu og þrjú að því að stofna söngkvartett skipaðan fjórum nemendum skólans meðal annars kvartettinn sem skemmti með söng í átta ár við miklar vinsældir heima í héraði hlóðust á hann ýmis störf allmiklu fleiri en hér verða talin hann var í hreppsnefnd gnúpverjahrepps

oddviti nítján hundruð fjörutíu og sex til nítján hundruð sjötíu og fjögur og í sýslunefnd árnessýslu nítján hundruð fjörutíu og sex til nítján hundruð sjötíu og nítján hundruð sjötíu og fjögur til nítján hundruð sjötíu og átta formaður landssambands hestamannafélaga var hann nítján hundruð fimmtíu og eitt til nítján hundruð sextíu og þrjú hann var í þingvallanefnd nítján hundruð sjötíu til nítján hundruð sjötíu og níu og nítján hundruð áttatíu til nítján hundruð áttatíu og fjögur og formaður byggingarnefndar þjóðveldisbæjar nítján hundruð sjötíu og fjögur í stjórn búnaðarfélags íslands var hann nítján hundruð sjötíu og níu til nítján hundruð níutíu og eins og í stjórn áburðarverksmiðju ríkisins nítján hundruð áttatíu og eitt til nítján hundruð áttatíu og sex formaður stjórnarinnar frá nítján hundruð áttatíu og þrjú á stuttum námsferli steinþórs gestssonar í skóla komu frábærar námsgáfur hans í ljós en hlutskipti hans var að verða bóndi á föðurleifð sinni og þar naut hann sín vel þar fékk hann ráðrúm fyrir fjölþætt áhugamál sín meðal annars tónlist leiklist og hestamennsku öllum þeim trúnaðarstörfum sem honum voru falin sinnti hann af trúmennsku hógværð og samviskusemi á efri árum samdi hann rit og blaðagreinar meðal annars um sunnlenskar byggðir landssamtök hestamanna meðal annars kvartettinn og ættir og athafnir hælsbænda á alþingi sem annars staðar ávann hann sér traust fyrir réttsýni og drenglyndi heima á hæli stóð hann fyrir alkunnu rausnarbúi ég bið háttvirtan þingheim að minnast